Dlatego, że w naszym przekonaniu wszystkie kraj Południowego Kaukazu, w tym Armenia, jeżeli będą bliżej Europy, jeżeli będą lepiej współpracować z Unią Europejską, jeżeli będą wdrażać w swoich krajach europejskie standardy, staną się bezpieczniejsze, nie tylko z punktu widzenia tych krajów, ale również z punktu widzenia

lepiej i skuteczniej kooperować z Unią Europejską.

Dlatego, że negocjacje umowy stowarzyszeniowej z Armenią, które rozpoczęły się w 2010 r., przebiegają bardzo sprawnie.

W ubiegłym roku Armenia przygotowała kompleksową strategię reform, następnie przedstawiła ją do oceny Komisji Europejskiej wraz z prośbą o wsparcie.

Liczymy, że Parlament Europejski będzie na bieżąco informowany o postępach tych prac. Nie ulega wątpliwości, że przed ormiańskimi władzami stoi szereg wyzwań i niekiedy bolesnych reform.

Parlament podkreśla konieczność przestrzegania zasad określonych przez Grupę mińską OBWE we wspólnym oświadczeniu z dnia 10 lipca 2009 r. oraz wiąże negocjacje umów stowarzyszeniowych z Azerbejdżanem i Armenią z wiarygodnymi zobowiązaniami, które przyczynią się do zakończenia konfliktu.

Ale my tu w Parlamencie Europejskim